De OESO heeft onderzocht dat in amper dertig jaar tijd het gebruik van antibiotica in de wereld met maar liefst 67 is gestegen.

Dat is beangstigend en dat moet anders als je bedenkt dat de werking van het antibioticum hierdoor snel achteruit gaat en dat wij simpele en veel voorkomende ziektes en infecties niet meer kunnen behandelen.

Actie is nodig en landen kunnen dit niet alleen, de Europese Unie kan dit niet alleen, dit moet wereldwijd aangepakt worden. Ik ben een groot voorstander van een Parijs akkoord voor antibioticumresistentie. We moeten misbruik keihard aanpakken. We moeten veel meer onderzoek doen naar alternatieven zoals vaccinatie en nieuwe antibiotica ontwikkelen en we moeten ons veel meer richten op het voorkomen van ziekten bij mens en dier dan genezen. En dat dat kan, bewijzen verschillende lidstaten in de Europese Unie, waar de menselijke gezondheidszorg op een doeltreffende manier antibioticum inzet.